ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á skaðabótalögum þetta frumvarp lætur ekki mikið yfir sér en felur í sér mikla réttarbót sem beðið hefur verið eftir lengi forsaga málsins er sú að skaðabótalögum frá nítján hundruð níutíu og þrjú var breytt nítján hundruð níutíu og níu og sú breyting hafði almennt sér mikla réttarbót í för með sér hins vegar voru þá jafnframt lögleiddar frádráttarreglur vegna greiðslna frá þriðja aðila sem hafa komið nokkuð hart niður á alvarlega slösuðu fólki og ekklum og ekkjum alvarlega slasað fólk sem metið er með meira en fimmtíu prósent varanlega örorku á rétt örorkulífeyrir frá tryggingastofnun ríkisins og þeir sem verst eru settir eiga einnig rétt á ýmis konar viðbótargreiðslum ss tekjutryggingu tekjutryggingarauka heimilisuppbót bensínstyrk og svo framvegis fyrir breytinguna árið nítján hundruð níutíu og níu voru greiðslur af þessum toga ekki dregnar frá skaðabótum eftir breytinguna hafa slíkar bætur hins vegar verið dregnar frá þessum hópi sem hefur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér þar sem það er alls ekki öruggt að viðkomandi fái greiðslur frá tryggingastofnun ríkisins um ókomna framtíð það getur meðal annars ráðist af hjúskaparstöðu viðkomandi tjónþola og lagabreytingum á síðari stigum eins og alkunna er og reynslan sýnir að miklar breytingar geta verið á því hver vilji löggjafans er í bótafjárhæðum af þessum toga og einnig tekjutengingum þeirra þá geta tekjur tjónþola haft áhrif til skerðingar bæði launatekjur og fjármagnstekjur þessi breyting hafði annað í för með sér sem var að bætur til eftirlifandi maka voru lækkaðar verulega þannig að nú eru dregnar frá bótum til eftirlifandi maka ímyndaðar greiðslur sem hinn látni maki fær ekki en miðast við hefði hann lifað það er ef viðkomandi hefði lifað af slysið hefði hinn látni átt rétt á bótum frá almannatryggingum og lífeyrissjóði vegna örorku þær greiðslur fær hann ekki en samkvæmt ákvæðinu eins og það stendur í dag á að taka tillit til þessara greiðslna eins og þær hefðu verið greiddar út og draga þær frá áður en tjón makans er reiknað út þessi ótrúlegu öfugmæli eru nú engu að síður réttarstaðan eins og hún hefur verið síðastliðin tíu árin hér á landi með hliðsjón af þessu og almennum sanngirnissjónarmiðum leggur allsherjarnefnd til tvenns konar breytingar á skaðabótalögunum annars vegar að í fjórðu málsgrein fimm greinar laganna verði kveðið á um að eingöngu eingreiddar örorkubætur almannatrygginga það er sem eru meira en tíu

í nokkur ár í einhverjum velkingi á vettvangi allsherjarnefndar það náðist samstaða um það í nefndinni nú að gera þessa breytingu á skaðabótalögunum fyrri tilraunir til breytinga hafa strandað á því að menn hafa staðnæmst þá við ýmis fleiri atriði sem þyrfti mögulega að taka á í skaðabótalögunum en það var niðurstaða nefndarmanna nú

að mínu viti nokkur hugsunarvilla í þeirri framkvæmd sem verið hefur í framkvæmdinni hingað til hefur það verið þannig að bætur frá almannatryggingum hafa verið látnar koma til frádráttar bótum sem tjónvaldur á að greiða tjónþola vegna tjóns sem hann er bótaskyldur fyrir auðvitað þarf ávallt að hafa samspil milli almannatrygginga og skaðabótaréttar en mér þykir þarna vera byrjað á vitlausum enda það sé mun eðlilegra að tjónvaldur bæti ávallt tjón sem hann valdi og að þær greiðslur sem hann innir þannig af hendi komi þá frekar til frádráttar bótum úr almannatryggingakerfi úr hinum sameiginlegu sjóðum landsmanna þannig að sá sem sannanlega valdi tjóni greiði fyrir það að fullu leyti en að það séu þá hinir sameiginlegu sjóðir landsmanna sem njóti þess í því að á móti dragist þá frá bætur almannatrygginga virðulegur forseti ég tel ekki ástæðu til þess að hafa fleiri orð um þetta mál það hefur beðið nógu lengi og mikilvægt að það fari hratt í gegnum þessa umræðu og áfram til annarrar umræðu þar sem málið er flutt af allsherjarnefnd ber samkvæmt þingsköpum ekki skylda til að vísa því til nefndar og ég geri ekki ráð fyrir því að því verði vísað til nefndar og nefndin gerir ekki ráð fyrir því þannig að við búumst við hröðum framgangi málsins í gegnum þingið að síðustu vil ég þakka nefndarmönnum öllum góða vinnu við þetta mál og skilvirk vinnubrögð sem leiddi til þess að við gátum frekar fljótt tekið á þessu máli og tekið ákvörðun um það í nefndinni að flytja þetta frumvarp að síðustu vil ég einnig nefna það að ég tel að sú hátta sem hefur verið að komast á í nokkrum málum miklum þjóðþrifamálum á síðustu vikum að þingmenn ýmist flytji mál sem horfir til mikilla framfara eða hlutist til um það að koma í gegn löngu tímabærum þingmannamálum eins og ábyrgðarmannafrumvarpinu sem hér var rætt á undan þessi hátta er til mikillar fyrirmyndar sýnir styrk þingræðisins en setur auðvitað líka kröfur á hendur þinginu og kallar auðvitað á það að þingið hafi enn sterkara starfslið og enn betur búið starfslið til þess að styðja við